Fontos reformfolyamatok indultak el, illetve gyorsultak fel az elmúlt időszakban. Javult a szomszédos országgal fenntartott kapcsolatrendszere is elsősorban Bulgáriára és Görögországra gondolok s úgy tűnik, hogy az ország névhasználatának kérdése is rendeződhet az ENSZ égisze alatt folytatott tárgyalásoknak köszönhetően. Vannak azonban problémák is elsősorban az elmúlt félév belpolitikai feszültségeire gondolok, de említhetném az elmúlt 15 évben felgyorsult elvándorlás kérdését is, hiszen a lakosság 10 a hagyta el az országot ebben az időszakban. Nem kérdés magyar képviselőként pedig különösen így gondolom az Európai Unió számára rendkívül fontos a délkeleti térség stabilitása és felzárkóztatása.